Auf der anderen Seite geht es um den Frieden im Nahen Osten nicht nur dort, aber wir sprechen heute darüber.

Wir begrüßen den Zwischenschritt des Quartetts, Vatikansituation und Stufenplan.